forseti vill tilkynna að nú á eftir að lokinni atkvæðagreiðslu um fyrsta dagskrármálið fer fram umræða utan dagskrár um stöðu jafnréttismála málshefjandi er háttvirtur þingmaður jónína bjartmarz hæstvirts félagsmálaráðherra árni magnússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í